I doista, to je skandal, jer u svijetu ima hrane za sve, ali nema pravde za sve.

Pogledajmo samo situaciju s epidemijom ebole.